Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, chers collègues, les autorités soudanaises à Khartoum donnent des signes positifs, y compris avec le déroulement exemplaire du référendum, indiquant qu'elles vont accepter les résultats du référendum au Sud Soudan. Après des décennies de guerre civile, je ne pense pas exagérer lorsque je qualifie ce moment d'historique pour l'Afrique. Mais les moments historiques ne sont pas éternels, ils sont éphémères. Et pour qu'une page de l'histoire soit vraiment tournée, les acteurs du changement ne peuvent se reposer sur leurs acquis.

C'est à cette étape charnière que se trouve le Sud Soudan car entre aujourd'hui et le 9 juillet, date à laquelle sera officiellement actée l'indépendance, beaucoup de choses peuvent se passer. Les deux pays sont face à de nombreux enjeux.

Une solution doit être trouvée afin d'empêcher l'émergence d'éventuels conflits.

Pour assurer à ces personnes qu'elles retrouveront la citoyenneté, un travail et des conditions de vie décentes, il faudra d'abord que des institutions stables soient mises sur pied, y compris dans la justice, la police, l'armée et toute l'administration en général. Mais ce référendum constitue aussi un défi majeur pour le Nord Soudan. Les autorités devront s'adapter à un contexte politique nouveau.

Le gouvernement favorisera t il la diversité politique ethnique, culturelle et religieuse?

Dans les deux pays, la clé de la réussite réside dans la garantie d'un espace politique pluraliste, de la diversité ethnique et religieuse, et de la primauté du droit. Sans cela nous ne pourrons jamais parler de démocratie. J'aimerais ajouter une dernière chose. L'interdépendance économique, sociale et politique devrait pousser les autorités des deux pays à un dialogue et à une coopération constants. De son côté, l'Union européenne, en leur proposant de véritables projets de développement, sera un partenaire de taille dans les futures évolutions des deux pays.